ERASMUS Programm vor, Rechnungen, die nun beglichen werden müssen, und zwar in Höhe von 9 Milliarden Euro. Nur um es noch einmal zu betonen, der Bedarf an zusätzlichen Zahlungen für 2012, und hier wohlgemerkt nur zum 31. Oktober, beruht nicht auf Schätzungen oder auf Annahmen, sondern auf rechtlichen Verpflichtungen, die die Kommission zu erfüllen hat. Um ernsthaft über das Budget 2013 verhandeln zu können, muss zuerst das Haushaltsjahr 2012 korrekt abgeschlossen werden. Wenn nicht feststeht, wie viele unbezahlte

der vergangenen Woche getan. Auf dieser Grundlage konnte mit dem Parlament keine Einigung gefunden werden, denn was die Mitgliedstaaten von uns verlangen, ist nichts anderes als die Verabschiedung eines Defizithaushalts. Das Parlament ist aber nicht bereit, eine derart unseriöse Handlungsweise, die manche Mitgliedstaaten in ihren nationalen Haushalten pflegen, auf die europäische Ebene zu übertragen. Wenn wir das Problem 2012 nicht lösen und zu viele ausstehende Rechnungen auf 2013 überrollen wohlgemerkt dann mit Verzugszinsen zu zahlen werden wir im Jahr 2013 vor

Jahres erfüllen zu können. Für etwaige noch aus dem Jahr 2012 verbliebene Restforderungen, so zum Beispiel die Abdeckung der Monate Oktober und November des laufenden Jahres, müssen frische Mittel zusätzlich im Haushalt bereitgestellt werden. Außerdem wird das Europäische Parlament um seine Prioritäten Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung kämpfen. Hier ist der Haushaltsentwurf der Kommission auch bei den Verpflichtungsermächtigungen etwa in der Kategorie 1a sicher noch verbesserungswürdig. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind bereit, konstruktiv und ernsthaft an einer schnellen Lösung der offenen Fragen gemeinsam mit dem Rat zu arbeiten. Auch wir wollen einen Haushalt 2013. Wir sind verhandlungsbereit und offen und wir sind guter Hoffnung, dass sich nach der Präsentation des neuen Entwurfs der Kommission, sobald das Verfahren wieder angelaufen ist, auch im Rat die Erkenntnis durchsetzt, dass man seine eigenen Rechnungen bezahlen muss. Ein positives Wort zum Abschluss Zumindest konnten wir durch das Insistieren des Parlaments ich habe mich auch persönlich sehr dafür eingesetzt und danke allen Beteiligten, insbesondere Ihnen, Herr Kollege Lamassoure, aber auch Ihnen, Herr La Via oder Frau Balzani, wir haben uns gemeinsam dafür eingesetzt die Mitgliedstaaten davon überzeugen, dass der Nachtragshaushalt Nr. 5 für 2012 mit der Mobilisierung des Solidaritätsfonds für die Erdbebenopfer in Italien in Höhe von 670 Millionen Euro rasch verabschiedet werden konnte. So haben wir mit der Abstimmung über diesen Nachtragshaushalt heute Mittag ein Zeichen aktiver Solidarität mit einem Mitgliedstaat und seinen Bürgerinnen und Bürgern gesetzt. Herr Minister Mavroyiannis und ich haben diesen Nachtragshaushalt vor wenigen Minuten unterschrieben, sodass dieses Geld das ist ein wirkliches Signal der Solidarität den am härtesten betroffenen Menschen, den am stärksten betroffenen Kommunen in der Emilia Romagna jetzt zur Verfügung gestellt werden kann. Lassen Sie uns hoffen, dass auch die übrigen budgetären Fragen einem positiven Ende zugeführt werden können und wir im Dezember Plenum sowohl über einen Nachtragshaushalt Nr. 6 für das Jahr 2012 in ausreichender Höhe als auch über einen soliden Haushalt 2013 abstimmen werden können. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss feststellen Für mich war das Haushaltsverfahren bisher Neuland, zumindest Neuland in meiner Funktion als Präsident dieses Hauses. Ich habe viel gelernt. Am meisten habe ich gelernt über die Widersprüchlichkeit